Voorzitter, met deze verordening krijgt de consument eindelijk de nutritionele informatie die hij nodig heeft om er een gezond leefpatroon op na te houden. Het is een grote stap vooruit dat de nutritionele informatieplicht voortaan geldt voor alle voedingsmiddelen en niet alleen voor die met een gezondheidsclaim.

Het verkeerslichtenalternatief was wel leuk, maar verre van doeltreffend. Gelukkig krijgt de ambachtelijke sector een uitzondering op deze verplichtingen, anders waren hun dikwijls zo kwaliteitsvolle producten ten dode opgeschreven. Ik ben alle collega's dankbaar dat ze mij gesteund hebben om de bestaande taalregeling te bewaren. Die is essentieel, want wat is de consument met een recht op informatie, als hij die informatie niet krijgt in een taal die hij verstaat? Ten slotte wil ik nogmaals het verschil in doelstelling onderstrepen van de vermelding van de herkomstbenaming enerzijds en de traceerbaarheidsplicht anderzijds.